Najlepša hvala, morda smo bili napačno razumljeni, ko je rekla gospa poslanka Sluga, da smo govorili o položnicah, ki so bile izdane, govorimo o primerih, ki so v postopku, kaj je bilo že izdano, je že bilo izdano, ampak govorimo o primerih, nekateri so se tudi na nas obrnili, ti ljudje, in jim verjamemo, ne, saj ne bi zastonj pisali na mejle pa elektronsko pošto, da so v določeni obravnavi in da se bo to lahko zgodilo in se jim dogaja, in se jim dogaja, kar ste rekla, je, da nesramno, če ne boste vi tega podprli, nič ne bo nesramno, ampak veste, kaj, mene boli to, celoten prejšnji mandat je Nova Slovenija vlagala te spremembe zakonodaje in smo opozarjali na problematiko, napredek danes je v tem, da minister za zdravstvo že reče, da je treba to urediti, problem pa je v bivši vladi, ker v štirih letih v tem področju se ni spremenilo nič, nič, tako državni sekretar, ko sem bil član vlade, nič, in problem, ki še je, da danes tega ne bomo sprejeli, da bi vsaj spustili v drugo branje, ker bi lahko skozi odbor v parlamentu tudi naše predloge spremenili, pa je v tem, da smo mi to vložili v dobri veri tokrat, ne, res v dobri veri, ker smo verjeli, da boste to sprejeli, glede na to, da smo se mi to že izpogajali v okviru koalicijskih pogajanj, torej če bi šla Nova Slovenija v koalicijo, bi to bilo in bi vi, gospa Sluga, drugače govorili, če prav razumem, ali ne a bi ali ne, ali pa vsi, ki temu nasprotujete pa danes sedite v koaliciji, samo še čakali ste na naš podpis, gospod Božič, koalicija, danes bi to šlo čez, ali kako. Zdaj, zdaj vedno bolj razumem Alenko Bratušek, ne, na to, kar so podpiše, itak ne drži, ali ja, še prebral bi od obrtne zbornice stališče, gospod predsedujoči, glejte, obrtna zbornica je državnemu zboru poslala dopis. V tem dopisu naslavlja državni zbor, da se te spremembe zakonodaje, ki jih mi predlagamo, sprejmejo, najprej potrdijo, da obdobje po zdajšnji zakonski ureditvi, ko gredo nadomestila v breme delodajalca je trideset delovnih dni, kar je absolutno predolgo, zato podpiramo spremembe tega zakona, da se skrajša na petnajst delovnih dni, in potem glede regresnih zahtevkov pa v obrtni zbornici Slovenije, da pišejo, da se strinjajo, da mora delodajalec postoriti vse, kar je v njegovi moči, za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi normami, čeprav so po našem mnenju le-te preštevilne, toda opozarjajo, ne, kljub temu da ima delodajalec področje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu bolj ali manj vse urejeno, kot to od njega zahtevajo pozitivni predpisi, na primer ima izdelano izjavo varnosti z oceno tveganja, delavec je bil na predhodnem in obdobnem zdravstvenem pregledu, delavec ima opravljen izpit iz varstva pri delu, delodajalec jih sproti izobražuje, delodajalec daje delavcem navodila glede ukrepov za zagotavljanje varstva pri delu, delodajalec jih opozarja na kršitve, na obvezo za nošenje zaščitnih sredstev, pa seveda absolutne varnosti pri delu delodajalec delavcem nikakor ne more zagotoviti, vedno prihaja do slučajev, tako rekoč, kot, kot je prej gospa Ljudmila Novak opozorila na nesrečo, ki se je zgodila tukaj v državnem zboru z eno poslanko, in teh slučajev lahko prihaja, verjemite, zelo veliko pa odgovarjajo potem delodajalci ali pa samozaposlene osebe, ki so sami sebi zaposleni. Nadalje obrtna zbornica piše, da smisel v omejitve je v tem, da se ne ogrozi obstoj subjekta, ki je povzročitelj škode. Dodatni argumenti za takšno ureditev regresni zahtevek ZZZS in SPIZ iz naslova škode zaradi prometnih nesreč se recimo naslovi zavarovalnici, pri kateri ima povzročitelj zavarovano avtomobilsko odgovornost, komercialne zavarovalnice imajo limitirano višino regresnih zahtevkov, če gre za škodo, ki izvira iz prometnih nesreč, regresni zahtevki so limitirani tudi po SPIZ dva, če je povzročitelj škode fizična oseba, in ne enako obravnavanje posameznih povzročiteljev škode podjetnih napram fizičnim osebam, to so argumenti za sprejem, ki nam jih je v parlament poslala tudi obrtna zbornica Slovenije, in zelo čudno je, a ne, da lahko poslanec poslanske skupine drugih parlamentarnih strank dobesedno prosim, ne zaradi sebe nimam espeja, imajo ga moji sorodniki, imajo ga vaši sorodniki, zdaj tiste najšibkejše podjetnike, ta del spustimo v nadaljnje branje, in se še enkrat pogovorimo v državnem zboru, kako in kaj bomo spreminjali, in je tudi iz strani koalicije pridejo predlogi, kajti signali so, ne, na eni strani, da je ta ta sistem potrebno urediti, ampak jaz sem pa sit v tem državnem zboru enega poslušanja, in sicer: "To bomo nekoč nekje sistemsko uredili, in preden se bo pa ta koalicija uskladila, da bomo nekaj sistemsko uredili, bo konec mandata." Tako je bilo tudi pri prejšnji koaliciji, kar se tega področja tiče, tako da priložnost je dana in se oziroma na glasovanju naslednji teden ...